Panie Przewodniczący! Pani Szydło! W demokracji suwerenem jest prawo, konstytucji trzeba przestrzegać, a nie ją łamać. Nikt nie daje prawa żadnej partii politycznej, nawet rządzącej, do łamania konstytucji, do łamania traktatów, bo ta debata nie jest o Polsce, ta debata jest o ochronie praworządności i ochronie Unii Europejskiej. I polscy sędziowie, tylko dlatego że chcą wykonywać prawo i działać zgodnie z traktatami, nie mogą być wyrzucani, nie mogą być dyscyplinowani. Unia ma prawo reagować i ma obowiązek reagować wtedy, dlatego dziękujemy Komisji za aktywność. Ale też chciałem powiedzieć jako szef polskiej delegacji PPE działającej w ramach Europejskiej Partii Ludowej oczywiście, że jesteśmy za rezolucją, która chroni i wzmacnia Unię, bo to są nasze obywatelskie także oczekiwania. Bez praworządności nie ma wolności.